Da Sie gerade so scharf kritisiert haben, dass wir ständig Belastungen auf die Industrie häufen, würde ich Sie bitten aufzuzählen Welche Belastungen hat dieses Parlament auf Initiative der Juncker Kommission seit 2014 beschlossen, die Sie so hart kritisieren?